És úgy látszott, hogy ez az időszak talán le tud záródni, de az ebben az évben sajnálatos módón újrakezdődtek azok a fenyegetések, aminek egyértelmű célja az etnikai arányok erőszakos megváltoztatása. Falakra írják ki, fiatalokat vernek meg és falakra írják ki, hogy a magyarok meneküljenek el Szerbiából, az nem az ő otthonuk. Sokkal súlyosabb ennél, hogy a szerb állam is állami szintre emelte a magyargyűlöletet és egy olyan kollektivizáló, kollektív bűnösséget felhozó, felmelegítő törvényt hozott, amely jelenleg a kárpótlással foglalkozik, és mind a magyarokat, mind pedig a svábokat kizárja a kárpótlással élhető emberek köréből. Én nagyon remélem, hogy az Európai Unió befejezi azt a kettős mércét, amit eddig alkalmazott és végre nem csak a szexuális kisebbségeket fogja védeni, vagy nem csak éppen akkor ejtünk krokodilkönnyeket, amikor az olaszországi vagy franciaországi cigányokról van szó, hanem akkor is, amikor egy jelenleg csatlakozásra váró országban ilyen antidemokratikus, diktatórikus,